það var komið umtalsvert til móts við tillögur stjórnarandstöðunnar í þessu máli ég tel okkur í hreyfingunni tilheyra hvorugu liðinu í því og er því fyllilega dómbær á það það sem stendur út af er önnur grein í frumvarpinu um stjórnarráðið þar hefur komið fram breytingartillaga þar á meðal frá tveimur þingmönnum framsóknarflokksins sem ég vil nota tækifærið til og þakka þeim kærlega fyrir því hún heggur á mjög erfiðan hnút hvað varðar frumvarpið um gjaldeyrishöft er það

nótt og í fyrrinótt með málþófi er til skammar og ég held að þingmenn ættu ekki að gera það